A mostani javaslat bizonyítja, hogy tanultunk az elmúlt évek szomorú tapasztalataiból. Mi, magyarok átéltük az ajkai vörösiszap tározó tragédiáját, amely Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája volt, vagy a romániai nagybányai ciánkatasztrófa magyarországi következményeit. Kulcsfontosságú ezért, hogy az uniós katasztrófavédelmi rendszer hiányosságait orvosoljuk. Egyetértek és támogatom, hogy a tagállamok közöljék az Európai Bizottsággal katasztrófavédelmi és elhárítási kapacitásaikat a jobb fellépés érdekében. Pozitívnak tartom az Európai vészhelyzet reagálási Központ felállítását is, ugyanakkor változatlanul megoldatlan, hogy ipari katasztrófák esetében sem az Európai Szolidaritási Alap, sem a humanitárius alap nem képes kellő segítségnyújtásra.